Tras los años de negociaciones que han pasado para conseguirlo, Colombia y el Perú se encuentran en un momento óptimo a nivel económico y a nivel comercial que deben aprovechar, como están haciendo, para apuntalar su desarrollo económico y social bajo el estricto respeto del ordenamiento internacional. No tengo ninguna duda de que este Acuerdo servirá para reforzar las mejoras laborales y de derechos humanos a todos los niveles y generar nuevas oportunidades para toda la población. Insisto, para toda la población. Además, creo que es justo valorar el gran esfuerzo que ha hecho Colombia para mejorar la situación de los derechos humanos y la situación de sus sindicalistas. Creo que también es un buen acuerdo para la Unión Europea. Lo prueba la preocupación del sector económico y empresarial europeo ante la entrada en vigor con anterioridad del acuerdo comercial entre los Estados Unidos y Colombia. Cabe resaltar también el hito de haber conseguido un acuerdo en lo que respecta al plátano tras veinte años de litigios, celebrado por la propia OMC, y que nos permitirá a los europeos adaptarnos a la nueva situación de competitividad paulatinamente.